Señor Presidente, quiero en primer lugar reconocer a la Comisaria Reding y a la Comisión el esfuerzo que han hecho para que este paquete de garantías procesales se agilice, puesto que llevaba estancado desde hace mucho tiempo y, hasta que la Presidencia sueca no estableció la hoja de ruta, no se ha podido poner en marcha.

en esta propuesta de Directiva unos elementos que son sustanciales para el sospechoso, para la carta de derechos, es decir, saber de qué se acusa a un sospechoso y establecer, por lo tanto, el derecho al silencio y el derecho a conocer los elementos sustanciales de que se le acusa, además de, por supuesto, la asistencia médica,

Cuando la persona sospecha que está acusada de algo, y es muy importante que ese derecho se respete y que el nacimiento del derecho surja en el mismo momento en que la persona tiene conocimiento de que es sospechosa.